Pani Przewodnicząca! Od momentu uzyskania niepodległości w latach 70. sytuację polityczną Gwinei Bissau charakteryzuje ciągła niestabilność, chaos i nieustanny konflikt pomiędzy władzą cywilną a wojskową. Wszystko to przekłada się na głęboki kryzys całego kraju oraz wysoki poziom ubóstwa jego obywateli. Dodatkowy niepokój wywołuje kwietniowy przewrót wojskowy zorganizowany praktycznie w przeddzień wyborów prezydenckich, uniemożliwiający tym samym ich przeprowadzenie. Potępiając to haniebne wydarzenie, zwracam się do instytucji europejskich o podjęcie zabiegów dyplomatycznych w celu ustabilizowania sytuacji w Gwinei i przywrócenia administracji cywilnej. Tylko demokratycznie wybrani przedstawiciele władz mogą zyskać międzynarodowe uznanie i wsparcie dla procesu budowy od podstaw zdrowego organizmu państwowego. Zabezpieczenie porządku konstytucyjnego i wprowadzenie pokoju na obszarze Gwinei jest żywotnym interesem Europy z uwagi na konieczność zablokowania prowadzącego przez ten kraj międzynarodowego szlaku przemytu narkotyków z Ameryki Południowej. Popieram rezolucję.